Herr Präsident! Wir brauchen eine funktionierende wirtschaftspolitische Koordination zwischen den Mitgliedstaaten, denn wir wollen tatsächlich Taten sehen. Es müssen zum einen einmal klare Definitionen geschaffen werden, um Pauschalkritikern begegnen zu können. Denn die geschürte Angst vor dem Verlust der Heterogenität, obwohl keines der Elemente, die uns unterscheiden, tangiert wird, ist überflüssig. Einen gemeinsamen Wirtschaftsraum haben wir schon seit Langem. Eine transparente Analyse der nationalen Budgets durch die Kommission kommt den Bürgern zugute. Zum Beispiel zähle ich hierzu eine verstärkte Kontrolle der nationalen Budgets. Zu den diskutierten möglichen Vertragsänderungen Nehmen wir doch z.

die bestehenden Vorgaben des Stabilitätspakts endlich ernst.